Ik wil vooral als coördinator voor het regionaal beleid in de PPE erop wijzen dat onze doelstellingen onverkort overeind moeten blijven. Europa moet ook de inzet van burgers, steden, regio's en bedrijven die zich aan het pakket uitvoerende programma's hebben verbonden, niet in twijfel trekken.

Ik wijs er ook op dat we inmiddels onze eigen instrumenten en middelen van de Europese Unie in de richting van klimaatprioriteit hebben omgezet. 30 van de gelden van de regionale fondsen gaat naar klimaat en energiegerelateerde projecten.

Ik ben van mening dat we daarmee een goede trend zetten, ook voor de financiering na

Het zou een fout signaal zijn in alle vertwijfeling die hier misschien in een aantal verhalen doorklinkt om iets van die ambitie terug te nemen. Ik hoop met u dat die tweede kans, de kans van Mexico, ons er beter op zet.